Cednik, za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi. Tudi pri spremembah Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank gre za uskladitev z dopolnjeno evropsko zakonodajo. Po zadnji finančni krizi je Evropska unija namreč sprejela enotna pravila za reševanje bank v težavah. Ta sistem, imenovan bančna unija, je bil v dobršni meri zasnovan na podlagi slovenske izkušnje. Pravila, ki za reševanje bank veljajo v Evropski uniji, namreč za reševanje bank določajo postopke, ki smo jih v Sloveniji spoznali v letih dva trinajst, dva štirinajst in predvidevajo, da v primeru reševanja banke primarno sodelujejo njeni lastniki in imetniki njenih delnic, šele nato pa se po potrebi vključuje države, ki so morale pred uvedbo teh pravil pokriti levji delež vseh izgub, ki so si jih na kopičile nasedle banke. Natančen vrstni red odgovornih za pokrivanje izgub je določen s temi pravili, ki jih mora Slovenija vgraditi tudi v svoje zakone. V dopolnitvi teh pravil je za Slovenijo pomembno tudi določilo o obveščanju potrošnikov v primeru nakupa vrednostnih papirjev banke. V primeru slovenskih imetnikov podrejenih obveznic bank se je tako izkazalo, da se vsi imetniki niso zavedali tveganj, ki izhajajo iz takega lastništva, temveč so bili zmotno prepričani, da so z nakupom podrejene obveznice pridobili varen vrednostni papir. Mnogi se niso zavedali, da jih bodo zaradi tega obravnavali kot solastnike banke in bodo morali s svojem denarjem sodelovati pri njihovem reševanju. Z uvedbo novih pravil bodo banke obvezane, da jasno obvestijo potrošnike o tveganjih pri nakupu takih vrednostnih papirjev in jih seznanijo tudi z vrstnim redom vrednostnih papirjev, ki bi bili v primeru težav banke uporabile za njihovo reševanje. Na ta način se poskuša preprečiti, da bi nepoučeni vlagatelji v prihodnje vlagali svoje prihranke v tvegane naložbe, o katerih niso dovolj dobro podučeni. Spoštovani, prej omenjena bančna unija je bila zamišljena kot enovit evropski sistem regulacije bank, s katerim naj bi preprečili nove krize in vpliv na varčevalce. Sestavljena naj bi bila iz treh stebrov. Poleg še omenjenih pravil o reševanju bank so tu še evropski mehanizem za obrambo evrskega območja pred dolžniškimi krizami. Tretji steber pa naj bi zagotavljal jamstvo za bančne vloge vsem ljudem v Evropski uniji. Ta tretji steber še ni vzpostavljen tudi zaradi nasprotovanja držav, ki so sicer imele velike koristi od skupnega nastopa. Ker gre za ključne ukrepe, ki bodo zavarovali prihranke ljudi na bankah, tudi to potrebujemo hitrejše korake naprej. Zato v poslanski skupini Socialnih demokratov ob podpori predlogu uskladitve slovenske zakonodaje z evropskimi pravili, pozivamo tudi, da se čim prej sprejme še manjkajoča pravila, ki bodo ščitila ljudi, da bančna unija ne bo služila le kapitalskim trgom in lastnikom bank, temveč bo prinesla koristi tudi navadnim ljudem, ki storitve bank le uporabljajo. Hvala lepa.